Monsieur Fox, non, il faut des règles, et je suis un grand libéral comme vous.

Que le meilleur gagne, mais il y a un arbitre et des règles à respecter.